Pa besedo ima predlagatelj, gospod Jožef Tanko. Poglejte, to, kar mi predlagamo, ne, je se nanaša v relativnih merilih, ne. To se pravi, ti, ki v odstotku od neke osnove nekaj obračunavaš, a ne, so zagotovo razlike, tako kot pri pokojninah tako kot marsikje drugje. In zdaj, če želite karkoli spremeniti, dajte en plačilni razred v javni sektor, ne, ali pa kaj drugega, ne, da bo da bo vse enako. Pa tudi vi bodite enaki, potem vsem tistim državljanom, a ne, za katere pravite, da je imel premalo. Dajte jim od svoje plače še petsto evrov ali pa dva tisoč evrov - očitno imate preveč, ne - in, bodo vsi zadovoljni, ne, in tudi druge boste za sabo potegnili. Hvala lepa. Hvala lepa.